Salut introducerea noului mecanism pentru că, în felul acesta, se rezolvă una dintre nemulțumirile exprimate public de către țara mea aplicarea unui standard dublu în ceea ce privește implementarea acquis ului Schengen. Subliniez că, la momentul evaluării tehnice, România era mai bine pregătită să intre în spațiul Schengen decât unele state deja membre, lucru pe care îl putem foarte ușor interpreta și din raportul prezentat de Comisie săptămâna trecută. Totuși, semnalul primit de premierul Ponta la Berlin, de la cancelarul Merkel arată foarte clar că, în ochii partenerilor externi, mai sunt pași importanți de făcut, cum ar fi respectarea statului de drept, combaterea corupției, transparență decizională și stabilitate juridică. Cu toții ne dorim ca guvernul socialist să se ridice la nivelul acestor așteptări, iar România să facă parte din marea familie Schengen până la sfârșitul anului.